Viele haben sich darüber gefreut, aber die Zehntausende Flüchtlinge in Griechenland und auf dem Balkan haben eine fürchterliche Katastrophe erlitten. Wir sahen schreckliche Bilder. Das hat uns sehr berührt und zornig gemacht, und deswegen haben wir diese Debatte heute gefordert. Wir dürfen aber nicht nur reden, wir müssen handeln. Ich begrüße die Präsenz des zuständigen Kommissars. Es ist gut zu hören, dass entsprechende Mittel aufgebracht werden sollen. Es ist eingetroffen, wovor wir immer gewarnt haben. Und das Problem liegt tiefer

Die Unterbringung ist katastrophal, das bürokratische Wirrwarr entsetzlich, und der zuständige Kommissar Avramopoulos verspricht uns jedes Mal, dass sich in den nächsten Wochen etwas ändern wird. Es ändert sich aber nie etwas. Ich glaube, wir müssen dieses Problem wirklich ernst nehmen, wir müssen wirklich daran gehen, eine Task Force einzurichten, die diesen Prozess endlich in Gang bringt.